Le problème, voyez vous, c'est que je sais très bien comment fonctionne l'Union européenne. Dans un premier temps, elle se contente d'un texte modéré et puis au bout de plusieurs années, on nous expliquera qu'il faut davantage d'intégration et vos réserves, cher collègue, sauteront.